Bahrajn to niewielkie, ale ważne państwo w regionie.

Natomiast jest jasne, że nawet w obliczu krajów, z którymi współpracujemy, a może zwłaszcza w takich przypadkach, musimy też potępić te rzeczy, które są godne potępienia.